Maar er blijft, het is al herhaaldelijk gezegd, een grote smet liggen op dit project en dat is het feit dat er geknipt wordt in middelen voor wetenschappelijk onderzoek, de middelen van Horizon en

Dit is geen eerbaar compromis.

Er wordt nog altijd vijf miljard bespaard op Horizon en